Niestety Pani Poseł, będzie Pani musiała zaakceptować fakt, że na przykład ja jestem zwolennikiem kary śmierci. Z tego, co wiem, Indie nie aplikują do członkostwa w Unii Europejskiej. Wobec tego, tak samo jak Stany Zjednoczone, mogą mieć w swoim systemie prawnym karę śmierci jako najskuteczniejszy środek odstraszania od popełnienia w przyszłości morderstwa czy zabójstwa. A to oznacza wobec tego, że problem kary śmierci, z którym Europa i świat żyją od tysięcy lat, pozostaje w dalszym ciągu problemem filozoficznym.

Bardzo proszę również o to, żeby zaakceptować takie osoby jak ja, które uważają, że kara śmierci jest najskuteczniejszym sposobem odstraszania, czyli zachowywania istnienia ludzkiego.